Przede wszystkim to, żeby zrobić kwerendę możliwości Unii, a także poprawić przepisy ostre, jasne, zdecydowane będziemy popierać. I kilka słów, co zrobiła Polska, tak bardzo tu przez państwa krytykowana. Otóż my podnosimy kary za pedofilię trzydzieści lat pozbawienia wolności, dożywocie w przypadku gdy dziecko umrze na skutek przestępstwa pedofila, bez możliwości warunkowego zwolnienia, rejestr pedofili jawny dla wszystkich, tak żeby wszyscy mogli wiedzieć, kto obok nich mieszka, kto ubiega się o pracę, być może miał właśnie styczność z pedofilią to są nasze rozwiązania.

Proszę państwa, ta cyberprzemoc, wobec której dziecko jest absolutnie bezbronne. My musimy jako dorośli odłożyć nasze ambicje, nawet może i nasze wolności, bo przestępcy w internecie są bardzo sprawni i są przeciwko dzieciom.